Señora Presidenta, ¡Luz, más luz! se dice que pedía Goethe en sus últimos momentos. Hoy el poeta, que fue también un eficaz gobernante, matizaría, a buen seguro, estas afirmaciones invocando el ahorro y la eficiencia. Porque, en una Europa pobre en recursos energéticos, es indispensable que sepamos distinguir entre el consumo necesario que impulsa la economía y el consumo superfluo. Este último es preciso dominarlo y, para ello, urge alentar un cambio drástico en los hábitos de muchos ciudadanos europeos. Cuando analizamos la crisis económica, pedimos austeridad y también pedimos estímulos al crecimiento. Pues bien, pocos ámbitos mejores para llevar a la realidad estas bellas palabras que el energético, donde se deben conjugar el ahorro y las inversiones necesarias para grandes proyectos, entre ellos la construcción de una red integrada de infraestructuras, cuyo informe tuve el honor de presentar ante este Parlamento. La Comisión deberá hacer esfuerzos más concretos que los hechos hasta ahora, porque fortalecería la columna vertebral de Europa. Solo una política energética europea sólida y bien tramada, eficiente y ahorradora, puede permitir a Europa caminar erguida y en la buena dirección. Todas las precisiones que vengan de la Comisión en este sentido que he apuntado en mis palabras serán bien recibidas.